Resolucijo o označevanju izvora mesa v predelanih živilih sem podprl.

Po številnih škandalih, ki so se zgodili na prehranskem področju, je na preizkušnji zaupanje potrošnikov v hrano. Zato je sprejem te resolucije korak v pravo smer, da dvignemo zaupanje v kvalitetno hrano.

Lokalno pridelana hrana, kratke prehranske verige so pravilna usmeritev evropske kmetijske politike, ki jo je potrebno podpirati tudi z okoljskega vidika.

To je dodaten razlog, da moramo evropskim potrošnikom zagotoviti, da bodo jasno vedeli, iz katere države izhaja meso, ki je v živilih.